Buongiorno a tutti, vi prego di prendere posto, sarà una lunga giornata di votazioni anche oggi, quindi cerchiamo di svolgere il nostro impegno nel modo più rapido e più agevole possibile.